Este Parlamento tiene una soberanía que se basa en la ciudadanía europea y, por lo tanto, fija su orden del día, fija sus temas, fija sus resoluciones y es inaceptable la intromisión permanente de la administración del Reino de Marruecos ante esta Institución

En segundo lugar, señorías, la cuestión de fondo es que estamos ante una ocupación militar, policial y de colonos marroquíes una ocupación ilegal sobre un territorio no autónomo, como lo define el Derecho internacional.

No puede aplicar sus leyes, no puede aplicar su soberanía y, por lo tanto, este Parlamento tiene que lanzar un mensaje muy claro a la comunidad internacional y a los saharauis, que son los que tienen que decidir su futuro mediante un referéndum de autodeterminación, que es lo que ha acordado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y todos los atropellos, toda la represión que se está produciendo en el Sáhara Occidental por parte de la administración marroquí solamente tiene un objetivo que no puedan ejercer su derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, este Parlamento Europeo tiene que tener una mayor firmeza para defender ese derecho, para estar con los saharauis, para denunciar los atropellos. Nunca se debió haber permitido la disolución del Campamento Dignidad. Yo fui unas horas antes, soy un cargo electo y a mí se me impidió bajar de un avión español para poder presenciar lo que lamentablemente horas después iba a suceder, porque no quieren testigos. Tienen mucho que ocultar y este Parlamento no puede ser cómplice con la ocultación sistemática de todo lo que significa esta represión y el acuerdo de asociación, señorías, señora Asthon —ausente lamentablemente—, ¿cuándo se va a congelar?, ¿cuándo se va a advertir que es inadmisible este camino?.

creo que este Parlamento tiene que hablar alto y claro, señorías.